Ich möchte das nochmal aufgreifen, was Gabriele Preuß sagte Wir brauchen mehr Nutzung der Wasserwege. Die meisten Leute denken nicht daran. Wir alle, die wir daran gearbeitet haben, wissen, wie wichtig Binnenschifffahrt ist. Es gibt nicht in allen Ländern Flüsse, die schiffbar sind.

Aber gerade hier im Norden Niederlande, Deutschland und natürlich auch Frankreich und Rumänien haben viele Binnenwasserstraßen, und die müssen wir mehr nutzen, weil es tatsächlich die Straßen entlastet und auch enorm umweltfreundlich ist. Gut ist also, dass wir jetzt mehr Mobilität dabei schaffen wollen das wollen wir ja alle und wir werden natürlich auch für Digitalisierung und andere Verbesserungen Umweltfreundlichkeit usw.

Ich möchte nochmal etwas zu dem Kompromiss sagen, der angesprochen wurde.

Das hat wirklich dazu geführt, dass wir ausbaldowert haben, wie man ein Gesetz so machen kann, dass eben ein EU weiter ich sage jetzt mal Führerschein für Binnenschifffahrt, so heißt es natürlich nicht unterschiedlicher Art und Weise überall anerkannt werden muss, sofern man überhaupt einen Fluss hat, aber dass man nicht das ganze Gesetz umsetzen muss, wie zum Beispiel in Finnland, wo es ja doch einen großen Aufwand macht, das in nationale Gesetzgebung zu gießen. Ich glaube, wir haben da wirklich einen guten Kompromiss gefunden darüber freue ich mich sehr darüber.

Wir waren zwischendurch nicht sicher, ob wir es hinkriegen.

Darum noch einmal vielen Dank an alle. Noch etwas Wir haben auch mit hineingeschrieben das war vorher nicht so dass es in alle Sprachen übersetzt werden muss.

Natürlich ist das wichtig. Wenn man Arbeitnehmermobilität haben möchte, müssen alle verstehen, worum es geht. Die Kommission hat jetzt zwei Jahre Zeit, noch konkrete Vorschläge für Zeugnisse und so was zu machen. Die Mitgliedstaaten haben vier Jahre Zeit, um es umzusetzen.

Vielen Dank und natürlich morgen bitte zustimmen!